Eso ha llevado incluso a modificar la política de desarrollo rural de la Unión Europea. Dentro de la revisión de la reforma de la PAC se está teniendo en cuenta para afrontar los retos de la mitigación y la adaptación al cambio climático y dentro de, como sabe, una evolución de la política europea, que considera a la política agrícola común como una parte importante, a tener en cuenta en relación con la política más

Ya en el año 2008, el Consejo apoyó los planteamientos de la Comisión sobre deforestación y la Comisión planteaba que la masa forestal, que se pierde de forma neta constantemente, se detuviese en esa pérdida, a más tardar en 2030, y que se redujese la deforestación tropical masiva, al menos un 50 para 2020, respecto de los niveles actuales.

Hacer frente a la deforestación, a la degradación de los bosques, forma parte claramente de los objetivos, por cierto, de la Presidencia española y entendemos que hay que aplicar algunos de los instrumentos de que dispone la Unión Europea, por ejemplo, el llamado instrumento no jurídicamente vinculante, sobre todos los tipos de bosque y el plan de acción de la Unión Europea sobre aplicación de leyes, gobernanza y comercio forestales, que prevé, por ejemplo, la creación de un marco legal para evitar la importación en la Unión Europea de madera talada ilegalmente. La posición de la Unión Europea en Copenhague ha estado en esa línea y, dentro de la pequeña decepción o gran decepción que han supuesto algunos de los objetivos no cumplidos de Copenhague, se han conseguido aclarar algunas cuestiones técnicas en relación con la importancia de la deforestación tropical, que hay que abordar en países en desarrollo como factor claro para evitar emisiones de CO